Bár a Néppárt soraiban legalább egy olyan kormánypárt van ez az Orbán Viktor által vezetett Fidesz amelyik folyamatosan különutas politikákkal, Putyinnal való külön bizniszekkel lóg ki a sorból.